Dovolte mi proto několik slov z pozice bývalého zpravodaje těchto smluv od začátku až do loňského podzimu.

Myslím, že EU musí vyslat signál, že stojí na straně volného obchodu, že stojí na straně odstraňování obchodních překážek v době rostoucího protekcionismu a v době, kdy Spojené státy se stáhly z již dojednané obchodní dohody se zeměmi jihovýchodní Asie.

Žádná jiná dohoda s žádnou jinou zemí jihovýchodní Asie v tuto chvíli není na cestě, není v dohledu. Myslím, že Vietnam vyrůstá v geopolitickou mocnost, je to země s více než 90 miliony lidmi.